Elnök Asszony!

Más esetekben a világon leginkább üldözött keresztény közösségeket vesszük védelmünkbe. Az Európai Uniónak etnikai és vallási különbségtétel nélkül egységesen kell fellépnie az egyéni emberi és a kisebbségi kollektív jogok, illetve a lelkiismeret a szólás és a vallásszabadság tiszteletben tartása érdekében. Különösképpen fontos, hogy felvegyük a harcot a jogfosztó és tömeggyilkos vallási és politikai ideológiákkal, mint amilyenek az iszlám fundamentalizmus és az ateista kommunizmus.